Madame la Présidente, ce 8 novembre, les autorités marocaines démantelaient violemment le camp établi près de Laâyoune, au Sahara occidental, provoquant des morts et de nombreux blessés. Je suis absolument scandalisée qu'un État membre, en l'occurrence la France, se soit opposé à la demande d'une mission d'enquête de l'ONU sur ces événements. La proposition de l'Ouganda, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le 16 novembre dernier, était pourtant légitime et souhaitable. La France a beau jeu de se réfugier derrière l'absence de décision du Conseil de sécurité alors qu'elle a abusé du poids de son droit de veto pour empêcher que toute la lumière soit faite sur ces incidents. La vérité serait elle si difficile à regarder en face? L'Europe, qui se veut exemplaire dans la protection des droits humains, se doit d'exiger l'ouverture d'une mission d'enquête indépendante et transparente, sous l'égide des Nations unies, et l'élargissement des compétences de la MINURSO. Plus globalement, nous comptons sur Mme la haute représentante pour qu'une solution juste et durable soit apportée à la situation inacceptable qui est celle de la population sahraouie.